O clipă m am gândit că nu se vor confirma informațiile care au venit luni, dar am văzut că informațiile au fost confirmate și cred că, în acest caz, putem vorbi despre o nouă provocare din partea Sudanului. E un gest șocant, cred eu, care vine de altfel la doar câteva zile după ce Thabo Mbeki anunțase că liderii celor două state și au exprimat dorința de a reveni la masa negocierilor. Atacurile recente confirmă, cred, faptul că strategia Sudanului este aceea de a trage de timp. Cred, de asemenea, că președintele al Bashir nu și dorește probabil să negocieze în acest moment foaia de parcurs pentru încetarea conflictului. Iată de ce îl încurajez pe negociatorul din partea Uniunii Africane și panelul pe care îl conduce să accelereze negocierile cu Sudanul și să lucreze pentru a împiedica escaladarea unui nou război în zona sudaneză. Închei prin a saluta forța interimară a Națiunilor Unite din Abyei pentru eforturile făcute pentru a păstra pacea în zonă. Sper că mandatul acestei forțe care a expirat ieri va fi extins, luând în considerare deteriorarea situației în zonă.